L'adhésion de la Turquie à l'Union est une mauvaise idée depuis le départ car, historiquement et culturellement, la Turquie n'est pas un État européen, c'est au contraire un adversaire traditionnel de l'Europe, qui continue d'ailleurs à occuper une partie de Chypre en violation du droit international. Depuis juillet 2016, le président Erdogan a en outre pris prétexte d'une tentative de coup d'État pour violer la liberté de la presse, le droit à la sûreté et l'ensemble des valeurs européennes.

Je demande à l'Union européenne de mettre fin au processus d'adhésion de la Turquie et d'arrêter de verser l'aide à la préadhésion de ce pays.